Lepo pozdravljeni. Bližamo se prazničnemu času, veseli december je praktično pred vrati. Na vseh udeležencih v prometu je, da poskrbimo, da bo veseli december tudi varen december. Govorim seveda o alkoholiziranih udeležencih v prometu, ki povzročijo nemalo prometnih nesreč. V letu dva tisoč sedemnajst je bilo zabeleženih več kot tisoč petsto prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci. Zaradi takih povzročiteljev prometnih nesreč, je lani umrlo dvaintrideset ljudi, sto štirideset ljudi je bilo hudo telesno poškodovanih, šesto trideset ljudi pa laže. Skupno sta to osemsto dve osebi, ki so bile udeležene v prometni nesreči zaradi nekoga, ki je bil pod vplivom alkohola. Podatki so zaskrbljujoči. Veljavni Zakon o voznikih po vzoru Nemčije, Švice in Avstrije od oktobra dva tisoč enajst dalje predpisuje udeležbo voznika, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ustreznem rehabilitacijskem programu, če so mi če so mu bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Ti programi rehabilitacije se ločijo na edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice ter programe zdravljenja odvisnosti. Veljavna ureditev določa tudi obseg trajanja ur posameznih delavnic. Glavni namen obravnavane novele je povečati varnost cestnega prometa na način, da se razširijo programi rehabilitacije za voznike. In sicer se predlaga razširitev programa edukacijskih delavnic za dodatnih osem ur ter razširitev programa psihosocialnih delavnic za dodatnih šestnajst ur. Namen predlagatelja sicer pozdravljamo in se strinjamo, da je varnost udeležencev v prometu izredno pomembna, vpliv alkohola pa velik problem pri udeležencih v cestnem prometu. Ne samo pri voznikih motornih vozil, temveč tudi pri kolesarjih in pešcih. Vlada je v svojem mnenju k predlogu zakona izpostavila kar nekaj dilem, še zlasti se zastavlja vprašanje o smiselnosti širitve obsega edukacijskih in psihosocialnih delavnic ob upoštevanju tega, da s strani Agencije za varnost prometa še ni bila pripravljena evalvacija dosedanjega izvajanja delavnic. Kljub temu da je bil ob obravnavi predloga zakona na pristojnem odboru prisoten tudi direktor Agencije za varnost prometa, žal ni mogel postreči s podatki, na podlagi katerih bi lahko utemeljili smotrnost razširjanja omenjenih rehabilitacijskih programov. Poleg tega pa Vlada tudi opozarja, da se s predlogom razširjata le dva rehabilitacijska programa, ne pa tudi varna vožnja kot samo rehabilitacijski program. Večjo varnost lahko zagotavljamo s spodbujanjem udeležencev k odgovornejšemu vedenju, k oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti ter k spoštovanju predpisov. K temu morajo prispevati vsi deležniki, tudi tisti, ki načrtujejo prometno politiko. V luči tega nas veseli, da je predstavnica Vlade ob obravnavi novele na odboru posebej poudarila, da se Vlada zavezuje, da bo po evalvaciji učinkov izvajanja zadevnih delavnic s strani agencije pripravila in v zakonodajni postopek tudi vložila predlog, ki bo nadgradil oziroma spremenil obstoječi ukrep. Ponovno poudarjam, da v poslanski skupini SMC pozdravljamo namero predlagatelja, vendar predloga zakona zaradi že omenjenih razlogov ne moremo podpreti. Hvala lepa.